Meine Fraktion unterstützt den Antrag, den Titel zu ändern. Aber um das aufzugreifen, was Herr Swoboda aus der Süddeutschen Zeitung von heute zitiert hat um zu entscheiden, ob hier Krokodilstränen fließen und Krokodilsreden gehalten werden oder ob sich vielleicht doch etwas ändert, so wie Sie eben in Ihrer Rede gesagt haben, Herr Präsident, möchten wir gerne, dass wir diesen Tagesordnungspunkt mit einer